frú forseti eins og frú forseti nefndi réttilega hér er þetta mál númer tuttugu og sex ég spurði hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra þann tuttugasta maí síðastliðinn um það hvort það hefði verið haft samráð við hagsmunaaðila í sjávarútvegi fiskverkafólk sjómenn og útgerðaraðila áður en fyrningarleið ríkisstjórnarinnar var tilkynnt

ráðherra hefur að jafnaði átta virka daga til þess að svara fyrirspurnum sem lagðar eru fram hér það hefur því ýmislegt gerst síðan þessi fyrirspurn var lögð fram en mér finnst eðlilegt að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hæstvirtur ráðherra hagaði samráði við helstu hagsmunaaðila í sjávarútvegi launafólk og útgerðaraðila þegar þessi leið var tilkynnt það er að það ætti að fyrna fiskveiðiheimildir á tuttugu árum eins og forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar boðuðu skömmu eftir síðustu kosningar í framhaldinu kom í ljós að þessi aðgerð mundi hafa mjög mikil áhrif á starfsemi stærstu fiskvinnslufyrirtækja landsins sem þúsundir einstaklinga hafa atvinnu af og eru burðarásar í atvinnulífi landsbyggðarinnar í velflestum byggðarlögum hringinn í kringum landið það var því eðlilegt að sveitarfélög vítt og breitt um landið ályktuðu mjög harðlega gegn boðaðri stefnu ríkisstjórnarinnar og í framhaldinu ákvað hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að boða til samráðs um það hvernig menn ættu að haga stjórn fiskveiða í framtíðinni þá var reyndar búið að gefa það út að það ætti að fyrna aflaheimildir sem þessu næmi það gleðilega var meðal annars að formaður sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar atli gíslason hefur lýst því yfir í fjölmiðlum og á opnum fundum að hann muni ekki standa að leið sem muni tefla íslenskum sjávarútvegi í tvísýnu á meðan við höfum aftur á móti yfirlýsingar úr ranni samfylkingarinnar sem meðal annars hafa kveðið á um að það mætti fyrna kvóta sjávarútvegsfyrirtækja bara allan í einu þess vegna eða jafnvel á þremur árum það er því mikill áherslumunur á milli stjórnarflokkanna í þessum efnum og ég vil nú hæla hæstvirtur sjávarútvegsráðherra fyrir þær yfirlýsingar sem hann hefur viðhaft á undangengnum vikum þar sem hann hefur talað um að hann hafi ríkan skilning á hagsmunum sjávarútvegsins þó að ég vilji síst af öllu útiloka neinar breytingar á því kerfi enda er það ekkert hafið yfir endurskoðun vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann fari ekki með opnum huga í það starf sem nú er fram undan og hvort sá starfshópur sem skipaður hefur verið til að endurskoða þetta hafi ekki rúmar heimildir til þess að veita hæstvirtur ráðherra ráðgjöf um það hvernig við högum fiskveiðimálum landsins í framtíðinni enda er hér um að ræða undirstöðuatvinnugrein landsins